Je proto třeba přijmout opatření především v této oblasti, avšak zároveň by mělo být zvýšeno úsilí o snižování emisí ve všech odvětvích dopravy. V této souvislosti velmi vítám debaty o možnostech elektrifikace dopravy, a to zejména té silniční. Ráda bych pouze podotkla, že by nebylo zcela rozumné vsadit vše na jednu kartu. Debata by se měla vést i o prospěšnosti zemních plynů a biometanu, syntetického metanu a zkapalněného ropného plynu. Možností je více a musíme brát v úvahu, že jich v budoucnu může nadále přibývat. Debata na toto téma musí být věcná, a zejména realistická. Musíme žádat pouze to, co je skutečně splnitelné, a nikoliv vysněné a musíme si také uvědomit, že s rozvojem alternativních technologií je nezbytně nutné postavit nutnou a potřebnou infrastrukturu. Bez té si o tom můžeme opravdu jen snít. Dámy a pánové, srdečně doufám, že nebudeme toto téma opomíjet.